La dimension politique du partenariat joue un rôle central et l'implication de la société civile contribue à améliorer l'efficacité de cette coopération. La révision de l'accord confirme que ce dernier revêt une importance stratégique à long terme pour les deux parties. Il était nécessaire de l'adapter aux récents bouleversements dans les relations internationales et les relations entre l'Union et les pays ACP, ainsi que d'approfondir plusieurs thèmes essentiels pour les deux parties. Je tiens à souligner le travail de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP UE, composante de cet accord, dans la promotion du dialogue politique et d'une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union européenne et des pays ACP, notamment.

L'Union européenne doit promouvoir et favoriser l'intégration régionale. De plus, cet accord renforce le rôle des autorités locales, des acteurs non étatiques et des parlementaires nationaux des pays ACP pour rendre le processus de Cotonou plus démocratique.

Ce point est essentiel dans nos relations avec les pays ACP. Les négociations visant à renforcer le principe des clauses relatives aux droits de l'homme, qui sont en fait non négociables, et les sanctions applicables en cas de non respect de ces clauses ont été un échec. L'article 8, paragraphe 4, n'a pas été reformulé pour refléter les valeurs de l'Union européenne. Les États ACP ont refusé l'inclusion de l'orientation sexuelle dans le champ d'application de l'article 8, paragraphe 4. L'homosexualité est toujours considérée comme un crime dans trente huit pays ACP et les homosexuels encourent la peine de mort dans cinq d'entre eux. Monsieur le Commissaire, nous ne pouvons pas faire de compromis à ce sujet.